Es ist wichtig für uns, Planungssicherheit zu haben. Aber Planungssicherheit bedeutet natürlich auch, dass wir zwischen rechtlichen Instrumenten und Vorschlägen für die fernere Zukunft unterscheiden Deshalb war es für uns als EVP besonders wichtig, dass wir jetzt nicht in die bestehenden Regeln des ETS bis 2020 eingreifen, obwohl das muss ich zugeben der CO Preis derzeit niedrig ist. Aber wir müssen unseren Unternehmen zeigen, wie sie investieren sollen.

Das Gleichgewicht, das es hier zu schaffen gilt, betrifft nicht nur sozusagen das Innere der Gemeinschaft, sondern auch unsere Wettbewerbsfähigkeit außerhalb. Ich glaube doch, dass wir hier in Europa eine sehr ambitionierte Klimaschutzpolitik betreiben.

Er muss gestärkt und nicht geschwächt werden. Sonst habe ich Sorge, dass die großen Emittenten abwandern, Arbeitsplätze verloren gehen und insgesamt auch dem Klima geschadet wird. Wie gesagt, wenn man über Zeiträume bis 2050 redet, sind natürlich Voraussagen immer sehr schwierig. Darum möchte ich Ihnen noch ein paar Voraussagen vorlesen, die es früher gegeben hat.